gegn konum frá löndum utan evrópska efnahagssvæðisins með mér flytja þrjátíu háttvirtir þingmenn úr öllum flokkum hér á hinu háa alþingi tillöguna í tillögugreininni segir að alþingi ályktar að fela ríkisstjórn íslands að skipa starfshóp um ofbeldi maka gegn konum frá löndum sem koma utan evrópska efnahagssvæðisins hópurinn verði skipaður einum fulltrúa dómsmála og mannréttindaráðherra einum fulltrúa félags og tryggingamálaráðherra sem nú er þá velferðarráðherra einum fulltrúa tilnefndum af samtökum um kvennaathvarf og einum fulltrúa tilnefndum af útlendingastofnun hlutverk hópsins verði að skila dóms og mannréttindaráðherra nú innanríkisráðherra fullmótuðum tillögum um úrbætur og hugsanlegar laga eða reglugerðarbreytingar markmiðið með úrbótum verði fyrst og fremst að bæta réttarstöðu þeirra kvenna sem koma frá löndum utan evrópska efnahagssvæðisins og eru háðar ofbeldisfullum mökum um landvist á íslandi telji starfshópurinn rökrétt að hluti vinnunnar nái til stöðu allra erlendra kvenna sem beittar eru ofbeldi af mökum sínum skulu tillögurnar miða að því hópurinn skili niðurstöðum þrem mánuðum frá dagsetningu skipunarbréfs þessi tillaga var fyrst flutt á síðasta þingi hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi af varaþingkonu samfylkingarinnar önnu pálu sverrisdóttur hún á allan heiðurinn af tillöguflutningnum af undirbúningi tillögunnar rannsókna tengdum við hana og flutti hana á liðnu þingi en því miður náðist ekki að afgreiða málið þá ég í raun flyt þetta mál hér með hennar leyfi og fyrir hennar hönd ef þannig má að orði komast forseti en bendi einnig á að þetta mál nýtur greinilega stuðnings í öllum þingflokkum ég á von á því að það hljóti afgreiðslu hér á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþinginu í greinargerð segir frá skýrslu sem kvennaathvarfið kynnti annan desember árið tvö þúsund og níu það var skýrsla um rannsókn sem unnin var á aðstæðum og upplifun kvenna af erlendum uppruna sem leita í kvennaathvarfið meðal þess sem rannsóknin leiddi í ljós var skelfileg staða kvenna frá löndum utan evrópska efnahagssvæðisins sem hafa verið beittar ofbeldi af mökum sínum og eru háðar mökum sínum um landvist hér á landi vert er að taka fram að um fámennan hóp í íslensku samfélagi er að ræða eins og segir í skýrslunni þar sem aðeins lítill hópur kvenna af erlendum uppruna leitar í kvennaathvarfið vegna ofbeldis af hendi maka rannsókn kvennaathvarfsins náði til allra kvenna af erlendum uppruna sem þangað komu hér er hins vegar tekinn til umfjöllunar sá hópur sem kemur frá löndum sem tilheyra ekki evrópska efnahagssvæðinu en rannsóknin sýndi mikinn mun á stöðu þeirra og kvenna sem koma frá löndum innan e e s svæðisins þær síðarnefndu eru mun betur settar vegna reglna um frjálst flæði vinnuafls innan svæðisins í því liðnu grundvallarmunurinn á aðstöðu kvennanna hvort þær koma frá löndum innan e e s þar sem gilda reglur um frjálst flæði fólks og annarra eða hvort þær koma frá löngum utan evrópska efnahagssvæðisins með orðum hildar guðmundsdóttur mannfræðings og vaktstýru kvennaathvarfsins sem gerði rannsóknina með leyfi forseta í sumum tilvikum eru konur frá löndum utan e e s háðar maka um dvalarleyfi í landinu það gerir þær berskjaldaðri fyrir ofbeldi eiginmanna sinna ókunnugleiki og tungumálaerfiðleikar auðvelda misnotkun og geta stuðlað að einangrun vitað er til þess að fleiri en ein erlend kona hefur komið vegna sama manns og svo virðist sem einstaka ofbeldismenn velji kerfisbundið konur frá löndum utan e e s og telji þær auðveldari fórnarlömb ofbeldis vegna stöðu þeirra í samfélaginu í skýrslu kvennaathvarfsins eru nefnd ýmis dæmi um það ofbeldi og misnotkun sem konurnar eru beittar sumir karlar halda konum einangruðum á heimilum sínum og leyfa þeim ekki að eiga samskipti við annað fólk til dæmis kom ein kvennanna í kvennaathvarfið og vissi ekki sitt eigið heimilisfang þrátt fyrir að hafa búið hérlendis í nokkur ár en henni hafði verið haldið einangraðri á heimili sínu meiri hluti kvennanna hefur orðið fyrir líkamlegu ofbeldi og sumar fyrir ýmiss konar kynferðisofbeldi en um það segir í skýrslunni af frásögn kvennanna má ráða að karlarnir telja að konurnar séu eign þeirra og þeir geti leyft sér að koma fram við þær eins og þeim sýnist og að þeir eigi rétt á að fá öllum kynferðislegum hugarórum sínum fullnægt eiginmennirnir hóta konunum óspart heimsendingu eins og það er orðað ef þær neita að hlýða sumar kvennanna eru beittar fjárhagslegri misnotkun af ýmsu tagi látnar þræla sér út í láglaunavinnu til að sjá fyrir makanum látnar skrifa undir fjárhagslegar skuldbindingar fyrir þá eða vinna launalaust fyrir þá þær eru niðurlægðar af mökum sínum á marga vegu og þeim til dæmis sagt að þær séu keyptar makarnir ljúga til um hagi sína og bakgrunn og villa á sér heimildir meðan á viðkynningu stendur samkvæmt upplýsingum frá rannsakanda koma sumar kvennanna endurtekið í kvennaathvarfið en fara aftur til maka síns þar á milli gjarnan með því hugarfari að þær verði einfaldlega að láta ofbeldið yfir sig ganga í nokkur ár meðan þær eru háðar makanum um landvist þetta gera þær fyrir börnin sín eða vegna þess að þær eiga ekki afturkvæmt á heimaslóðir rétt er að taka fram að í sjöttu málsgrein þrettándu grein laga um útlendinga númer níutíu og sex tvö þúsund og tvö sem breytt var með lögum númer áttatíu og sex tvö þúsund og átta er að finna ákvæði sem sérstaklega var ætlað að koma til móts við þann hóp kvenna sem tillaga þessi fjallar um ákvæðið hljóðar svo með leyfi forseta ef hjúskap staðfestri samvist eða sambúð er slitið vegna þess að útlendingur eða barn hans hefur sætt misnotkun eða ofbeldi í sambandinu er þegar sérstaklega stendur á og ríkar sanngirnisástæður mæla með jafnframt heimilt að endurnýja dvalarleyfi samkvæmt ákvæði þessu þrátt fyrir breyttar forsendur dvalar hér á landi að uppfylltum skilyrðum fyrstu málsgrein elleftu grein laganna skal þá meðal annars litið til lengdar hjúskapar staðfestrar samvistar eða sambúðar og tengsla útlendings við landið ljóst virðist að þetta ákvæði hafi haft í för með sér formlega réttarbót samkvæmt upplýsingum frá útlendingastofnun hefur hins vegar lítið sem ekkert reynt á ákvæðið af þeirri staðreynd má draga þá ályktun að meira þurfi til að koma svo sem fræðsla um réttindi flutningsmenn taka ekki afstöðu til þess hvort ákvæðið veiti efnislega fullnægjandi vernd og er starfshópnum falið að fara yfir það atriði eins er hópnum falið að hafa skýrslu kvennaathvarfsins til hliðsjónar við vinnu sína en hann hefur að öðru leyti frjálsar hendur um vinnulag sitt eins og fyrr segir er hlutverk hópsins að skila fullmótuðum tillögum um úrbætur og hugsanlegar laga og reglugerðarbreytingar markmiðið með þeim úrbótum er að bæta réttarstöðu þeirra kvenna sem koma frá löndum utan e e s og eru háðar ofbeldisfullum mökum um landvist hér á landi flutningsmenn leggja áherslu á að árangur í málinu náist hið fyrsta því er lagt til að hópurinn hafi þrjá mánuði til að skila tillögum sínum um þetta afmarkaða verkefni flutningsmönnum finnst þó eðlilegt að setja starfshópnum ekki stólinn fyrir dyrnar ef hluti vinnunnar getur nýst í þágu kvenna frá löndum innan e e s þótt þeirra aðstaða að lögum sé gjörólík starfshópnum er því falið að meta hvort rökrétt sé að hluti vinnunnar nái til stöðu allra erlendra kvenna sem beittar eru ofbeldi af mökum sínum og skulu þá tillögurnar taka mið af því samsetning hópsins er þannig hugsuð að þekking á aðstæðum kvennanna og framkvæmd útlendingalöggjafar fáist með fulltrúum frá kvennaathvarfi og útlendingastofnun innanríkisráðuneytið og velferðarráðuneytið skipi svo hvor sinn fulltrúa en nokkur skörun er á verksviði ráðuneytanna er varðar málefni útlendinga ráðherrarnir ákveði sín á milli hvor fulltrúa þeirra verði formaður starfshópsins vernd kvenna gegn ofbeldi maka snertir grunninn að tilveru þeirra og öryggi og að tilveru og öryggi barna þeirra ef veruleikinn er sá að ofbeldismenn hérlendis velja konur frá löndum utan e e s vegna lakari stöðu þeirra í íslensku samfélagi þurfa íslensk stjórnvöld að bregðast hratt og vel við styrkja þarf réttarstöðu þessara kvenna svo að þær eigi greiða leið út úr ofbeldissamböndum þannig ættu einnig að nást fram fyrirbyggjandi áhrif með skýrum skilaboðum um að þess háttar ofbeldi og misnotkun á konum verður undir engum kringumstæðum liðin hér á landi ég vil að lokum taka það fram frú forseti að ég geri ráð fyrir að þessari tillögu verði vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar til umfjöllunar og geri mér góðar vonir um að hún verði afgreidd